hæstvirtur forseti ég fagna því að hér verða greidd atkvæði áhuga á því að sjá hvernig stjórnarliðar greiða atkvæði og ég geri þá ráð fyrir því að þeir sem samþykkja það að halda næturfund ef það verður ofan á setji sig á mælendaskrá vegna þess að ég sat hérna allan þriðjudaginn og sá engan stjórnarliða hafa kjark til þess að koma upp í þennan stór og útskýra sína sannfæringu í þessu máli getur það verið vegna þess að það er engin sannfæring í þessu máli hjá stjórnarliðum

með því að hér sé kvöldfundur er það vegna þess að þeir ætla að taka þátt í umræðunni